Spoštovani predsednik, hvala za dano besedo, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana državna sekretarka, zdaj je pred nami je dopolnjen predlog, proračuna za leto dva tisoč enaindvajset, osebno mnenje zelo podobno kot pri, dopolnjenemu predlogu za leto dva tisoč dvajset, osebno ocenjujem, da pri dopolnjenem predlogu za leto dva tisoč enaindvajset obstajajo verjetno pri tako pri prihodkih kot odhodkih še določeno višje tveganje, kot je bilo pri proračunu za leto dva tisoč dvajset, dejstvo je, da ta proračun razpolaga z, rekordnimi prihodki na drugi strani, rekordnimi odhodki, dejstvo je, da tukaj gre v večini za rekordne prihodke zahvala gospodarstvu, dejstvo je, da ta vlada proračuna tudi za leto enaindvajset ni pripravila razvojno in pa ciljno usmerjenega, pogrešamo v Slovenski demokratski stranki pa predvsem, investicije, teh investicij tudi pri letu dva tisoč enaindvajset vsaj mi ne zabeležimo, sploh pa v primerjavi z absolutno bistveno višjimi prihodki več kot dve milijardi in pol iz naslova davčnih prihodkov v primerjavi z letom dva tisoč štirinajst, osebnega mnenja sem, da dolg še vedno predstavlja velik problem za Slovenijo, glejte, dejstvo je, da nekateri so včeraj govorili: "Pa mi imamo zelo nizek dolg v primerjavi z v strukturi bruto domačega proizvoda." To mogoče res, vndar dajmo si eno dejstvo pred očmi, in sicer Slovenija še vedno plačuje sedemsto petdeset milijonov evrov obresti letno sedemsto petdeset milijonov evrov obresti, glejte, če mi teh obresti ne bi plačevali, bi lahko za ta denar zgradili sto petdeset domov za ostarele, sto petdeset domov za ostarele bi lahko zgradili, danes imamo, pa bi rekel tukaj, enajst tisoč starostnikov, ki čaka, bi rekel, za v vrsti za ta dom, to pomeni, dolg je problem, na to opozarja tudi guverner Banke Slovenije, o tem opozarjamo že nekaj časa tudi v Slovenski demokratski stranki, in ta dolg znaša dvaintrideset milijard, v Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da bo še naprej porušeno razmerje med delom in nedelom, apeliram, bi rekel, tako na vlado kot na koalicijo, da tukaj nekaj naredi, korenite spremembe so potrebne na področju trošarinske politike, dejstvo je, edini prihodki v proračunu tako za leto dva tisoč dvajset kot za leto dva tisoč enaindvajset v primerjavi s prejšnjimi leti, ki padajo, so trošarine, trošarine pa izključno zaradi tega, ker ni ustrezna politika, nerazumevajoče je, da je v Avstriji cena litra nafte cenejša kot v Sloveniji in da je tisoč litrov kurilnega olja v Avstriji cenejše več kot dvesto evrov, to je nesprejemljivo in tako na področju naftnih derivatov, tobačnih izdelkov kot alkohola je potrebno trošarinsko politiko spremeniti, saj to je mnenje moje osebno, zdaj ukrepi Banke Slovenije v glede omejitve kreditnih sposobnosti prebivalstva Republike Slovenije so na plan potegnili dva problema, Slovenija ima izrazito nizke plače in pa država ni dovolj naredila za reševanje stanovanjskega problema, vlada pa s tem proračunom za reševanje stanovanjskega problema namenja zgolj tri cela sedem milijona evra, mislim, da je to, bi rekel podcenjujoče, in s tem, bi rekel, se zadeve ne bodo, rešile, zdaj, kaj je bilo, bi rekel, neka rdeča nit, včerajšnje razprave, pri proračunu za leto dva tisoč dvajset, saj strani, koalicijskih poslank in poslancev na veliko, kako bomo se rešili fiskalnega pravila, kako ga bi malo z zrahljali, to so bile besede, ampak glejte, spoštovani, poslanci koalicije, z rahljanjem ali z ukinitvijo fiskalnega pravila boste bi pridobili mogoče sto ali pa dvesto milijonov, a se vi zavedate, da vam v Bruslju ležijo tri milijarde evrov, v Bruslju vam ležijo tri milijarde evrov, ki jih vi ne znate pobrati, niste vi, v davčni dolg vam leži ena milijarda, štiri milijarde vam ležijo, vi bi pa rahljali in ukinjali fiskalno pravilo, zato da boste dobili sto milijonov. Lista Marjana Šarca je to potrdila deloma tudi, Socialni demokrati in, SAB, dajmo rahljati fiskalno pravilo. Zakaj? Da boste dobili sto milijonov. Tri milijarde vam ležijo v Bruslju, več kot dva meseca Slovenija že brez ministra na tem področju, v enem letu ste zamenjali za to področje, dva ministra, na devetnajstem mestu smo po uspešnosti črpanja evropskih sredstev, a vi bi pa za sto milijonov rahljali fiskalno pravilo, glejte, pred pol ure je bil tukajle noter glasen aplavz mladi ambasadorki Unicefa, upravičeno, ampak fiskalno pravilo je zaradi nje, da neka nesposobna vlada, kot je vaša, ne bo mlade generacije zadolžila do do neba, dajte se zamisliti, upravičeno je doživela aplavz, ampak fiskalno pravilo je glih zaradi njih, zaradi mladih, da jih nesposobne vlade, kot je vaša, ne bo zadolžila do neba, dvaintrideset milijard evrov imamo dolga, vi bi pa fiskalno pravilo šli rahljat pri dveh milijardah in pol višjih davčnih prihodkov primerjavi z letom dva tisoč štirinajst, pa dajte se pogledati v ogledalo, a ste sposobni ali niste. Niste. Tri milijarde vam ležijo v Bruslju, da nepobranega denarja, ki čaka na projekte, še več, šestdeset milijonov, zaradi vaše nesposobnosti je Slovenija morala vračati evropskega denarja, šestdeset milijonov evropskega denarja se je vračalo, zato ker ste dali projekte, ki potem z vaše strani niso bili realizirani in je bilo šestdeset milijonov potrebno Bruslju vrniti. Ena milijarda davčnega dolga, vi bi pa rahljali fiskalno pravilo ali ga pa celo ukinjali, mislim, da ta pot ni, ni pravilna, ni ustrezna, in glejte, ni razloga, da bi mi takšen predlog proračuna šli podpret, v Slovenski demokratski stranki smo vložili vrsto amandmajev, amandmajev, ki prerazporejajo sredstva, in bi rekel vsaj ključni amandmaji z, bi rekel tudi po mnenju SDS-a in po mojem mnenju so ti sto petdeset milijonov za reševanje stanovanjskega problema. ost milijonov za reševanje, oskrbe za starejše, za domove za ostarele, glejte, v proračunu imate noter šest milijonov za izgradnjo doma za ostarele, deset let ali dvanajst let, no, in včeraj smo poslušali, država je zadnji dom za ostarele zgradila leta dva tisoč osem. Spoštovani poslanki in poslanke koalicije, zamislite se, no, kje ste vi porabili ti dve milijarde in pol, ki jih je pridelalo gospodarstvo in, bi rekel, delovni ljudje, državljanke in državljani Republike Slovenije. Kam je ta denar šel? Kajti za investicije ste vi namenili, ne vem, ena enainosemdeset milijonov več in vi bi šli zdaj rahljat fiskalno pravilo, še enkrat ponavljam, tri milijarde vam ležijo v Bruslju, ena milijarda vam živi tamle na FURS-u, zaradi nje ste je bivga davka štiri milijarde imate pa še dve milijardi in pol imate več prihodkov, jaz mislim, da so to zaskrbljujoče stvari, dejstvo pa je, da večinoma tega denarja je vsaj porabljena plačah za javno upravo, saj prav, da so plače, plače so v Sloveniji prenizke, vendar vi z nekimi ukrepi, ki ste jih sprejeli pod to vlado, bi rekel, ste naredili, bi rekel, tudi dolgoročne fiksne odhodke, jaz sem prepričan, da vam, bi rekel, mogli reševati zadevo preko davčne reforme in razbremeniti, bi rekel, tako delo kot gospodarstvo, prihodkov imate dovolj, imate, bi rekel, pa tudi dovolj razpoložljivih sredstev, glejte, v Bruslju je denar razvojni, ki je nepovraten, in vi ga ne znate pripeljati v Slovenijo, to je vaš problem, to je problem vlade Marjana Šarca in problem vaše koalicije, ne, žalostno je tudi tukaj vodja poslanske skupine SMC-ja ki ga včeraj cel dan ni bilo, tukaj napade SDS, zakaj ne razpravljamo v pri amandmaju, ja, glejte zato, ker ja nam je časa zmanjkalo, ko smo včeraj razpravljali do enajstih zvečer, in in to, bi rekel, vse govori, kako ta koalicija diha, ne ve, kaj dela leva, ne ve, kaj dela desna roka, in čas je po moje, da rečete: "Glejte, nismo sposobni voditi Slovenije." In v četrtek je tu lepa priložnost.